În ziua de 5 mai 2010, chiar în această aulă a Parlamentului European de la Strasbourg, noi am votat cu o majoritate zdrobitoare o rezoluție contra utilizării cianurilor în exploatările miniere. Astăzi, din păcate, în România este sfidată acea rezoluție. O așa zisă Agenție de protecție a mediului a dat aviz favorabil pentru folosirea celor mai otrăvitoare substanțe la minele de aur și argint de la Certej, Transilvania.

Este evident că avem de a face cu un balon de încercare aruncat în stratosferă de către mafia autohtonă și mafia transnațională pentru a se testa reacția instituțiilor europene, a organizațiilor ecologiste și a opiniei publice românești un fel de antrenament cu public pentru marile lovituri care se pregătesc la Roșia Montană și Bucium Poieni, unde există zăcăminte infinit mai importante. Rog Parlamentul din care fac parte, dar și structurile de resort ale Comisiei Europene, să acționeze de urgență pentru anularea acestui aviz de mediu cu cap de mort.